După cum era previzibil, proclamarea independenței în Sudanul de Sud nu a asigurat o stabilitate politică, ci a dat naștere unor conflicte civile, care amenință pacea și securitatea în regiune. Un nou stat african înseamnă și noi provocări, care ar putea conduce la un efect de domino, de scindare a statelor aparținând continentului african. Mai mult, tensiunile regionale nu fac decât să îngreuneze rolul Uniunii Africane în gestionarea crizei.

Agențiile umanitare nu au obținut autorizația de a și desfășura activitatea, în timp ce forțele de securitate din Sudanul de Sud au fost acuzate că împiedică munca organizațiilor umanitare internaționale, inclusiv cea a ONU. De aceea, consider că Înaltul Reprezentant trebuie să sprijine, prin inițierea unui dialog cu părțile implicate în conflict, accesul imediat al agențiilor umanitare, pentru a evita creșterea numărului de victime civile.